Cyklistická doprava je jedným zo spôsobov ako ponúknuť občanom Európy alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave a zároveň pôsobí ako prevencia zdravia. Cyklodoprava je samozrejme aj priateľskejšia k životnému prostrediu a pre občanov dostupnejšia. Podľa mnohých štúdií je v dopravných špičkách bicykel rýchlejší dopravný prostriedok ako auto. Pre zlepšenie dopravnej mobility na Slovensku, ale aj v celej našej únii, je dôležitý rozvoj verejných požičovní bicyklov a ich rozmiestnenie pri železničných či autobusových staniciach.

Verím, že sa aj s podporou európskych zdrojov podarí dobudovanie cyklotrás a ich vzájomné prepájanie do ucelenej európskej siete. Som presvedčený, že cyklodoprava si zaslúži našu pozornosť a podporu pre lepšiu dopravu ľudí, ako aj pre ich zdravie.